frá allsherjar og menntamálanefnd sem hljóðar svo með leyfi forseta alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að skipa nefnd sérfræðinga í málvísindum og upplýsingatækni sem geri áætlun um aðgerðir er miði að því að gera íslensku gjaldgenga í stafrænni upplýsingatækni og stuðla að notkun hennar á þeim vettvangi áætlunin feli í sér tímasett yfirlit um aðgerðir og áfanga kostnaðarmat og fjármögnun nefndin leggi áætlun sína fram í síðasta lagi fimmtánda maí tvö þúsund og fjórtán virðulegi forseti ég vil sérstaklega fagna því að að hér er þessi þingsályktunartillaga lögð fram af hendi allrar allsherjar og menntamálanefndar

stöðu íslenskrar tungu

segir að hinn tólfta mars tvö þúsund og níu samþykkti alþingi þingsályktun um íslenska málstefnu henni til grundvallar lá ritið íslenska til alls tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu einn kafli þess rits fjallar um íslensku í tölvuheiminum þar er sett það meginmarkmið að íslensk tunga verði nothæf og notuð á öllum þeim sviðum innan tölvu og upplýsingatækninnar sem varða daglegt líf alls almennings lokaskýrsla nefndar sem mennta og menningarmálaráðuneytið skipaði til að fylgja eftir stefnunni var gefin út sumarið tvö þúsund og tólf og ber heitið íslenska í tölvuheiminum haustið tvö þúsund og tólf birtist ritið íslensk tunga á stafrænni öld sem var afrakstur viðamikils evrópuverkefnis sem máltæknisetur tók þátt í þá fjallaði ályktun íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu árið tvö þúsund og tólf um stöðu og horfur íslenskunnar innan tölvu og upplýsingatækninnar þessi umræða er því orðin þó nokkuð þroskuð en í þessari ályktun var greint frá því að mikið skorti á að tungumálið byggi við þann tæknilega stuðning sem því er nauðsynlegur til að eiga trygga framtíð á þessu mikilvæga sviði en raunin er sú samkvæmt rannsóknum að af þrjátíu evróputungumálum stendur íslenska næstverst að vígi hvað þetta snertir auk þess að fjalla um íslenska tungu í stafrænu umhverfi tölvuheimsins eiga þessi rit og þessar skýrslur það sameiginlegt að þau liggja öll fyrir á rafrænu formi það má kalla það tímanna tákn og það er sá veruleiki sem við búum við að pappír er víða á undanhaldi og tölvuframsetning er að taka við rafræn miðlun eykst í sífellubæði rafræn miðlun texta og talmáls og að sama skapi fjölgar notkunarmöguleikum tungumálsins að því er varðar tjáskiptatæki milli manna og véla með hjálp til að mynda talgervla og forrita sem breyta talmáli í stafræn boð og stafrænum merkjum í málhljóð málnotkun hefur færst inn á nýjan og áður ókunnan vettvang og aðrar væntingar og þarfir beinast að tungumálinu en áður var þeim stórfelldu breytingum sem hin stafræna upplýsinga og samskiptatækni hefur haft í för með sér á notkun og notagildi tungumála er stundum líkt við þær meginbreytingar sem áttu sér stað við útbreiðslu og þróun prenttækninnar á miðlun ritmáls á sínum tíma og þær hugmyndir sem sú bylting fól í sér fól í sér prenttæknin náði ekki til allra málsvæða og örlög þeirra tungumála sem urðu afskipt þegar prenttæknin var annars vegar blasa við þau eru horfin af vettvangi meira og minna og eftir að hafa skrimt um hríð sem deyjandi jaðarmál hið fámenna íslenska málsamfélag bar gæfu til að ná tökum á prenttækninni á nýöld og enda þótt einungis um þrjú hundruð og þrjátíu þúsund manns noti íslensku til daglegra tjáskipta nú á tímum er staða hennar í íslensku samfélagi sterk og ótvíræð enn sem komið er og rétt að bæta við því að nokkrar vísbendingar eru um að íslenskan kunni að verða svo vanbúin til að mæta kröfum hins stafræna heims að hún verði þar sniðgengin og önnur tungumál betur vædd til stafrænna verka tekin fram yfir máltækni er til mikils gagns fyrir allan almenning á tímum rafrænna samskipta en nýtist líka ýmsum samfélagshópum með sérstökum hætti það á til að mynda við um blinda lesblinda heyrnarskerta heyrnarlausa og hreyfihamlaða máltækni gerir fólki kleift að stýra ýmsum tækjum og nota tæknibúnað sér til gagns og ánægju og allir vita hversu notadrjúgir talgervlar eru fyrir blinda og sjónskerta ýmiss konar atvinnustarfsemi nýtur góðs af máltækni það má nefna að talgreining gæti sparað verulegt fé í heilbrigðisgeiranum meðal annars við ritun sjúkraskýrslna en sú tækni er notuð í því skyni í noregi með góðum árangri þjónustufyrirtæki geta haft mikinn hag af máltækni til dæmis fyrirtæki sem starfrækja þjónustuver sem veita viðskiptavinum upplýsingar og leiðbeiningar svo sem bankar tryggingafélög símafyrirtæki og opinberar stofnanir af ýmsu tagi það er afar mikilvægt fyrir íslendinga að geta notað móðurmál sitt á hliðstæðan hátt og á sömu sviðum og aðrar þjóðir nota sitt móðurmál sá einstaklingur sem ekki getur notað móðurmál sitt við einhverjar aðstæður í landi sínu er settur skör lægra en aðrir og vísast hér til laga númer sextíu og eitt tvö þúsund og ellefu um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls sem var samþykkt hér með öllum greiddum atkvæðum í þinginu árabilið tvö þúsund til tvö þúsund og fjögur stóð menntamálaráðuneytið fyrir átaki til að efla íslenska máltækni og það þótti skila ágætum árangri á mörgum sviðum máltæknisetur sem er samstarfsvettvangur vísindastofnana var sett á stofn árið tvö þúsund og fimm í framhaldi af máltækniátakinu og hafa ýmis verkefni af þessum toga komist til framkvæmda á vegum þess ekki er hægt að láta nauðsynlegar rannsóknir í þessum málaflokki ráðast einungis af úthlutun samkeppnissjóða þar sem um hagnýtar

sökum þess hve íslenska málsamfélagið er fámennt sjá einkafyrirtæki sér yfirleitt ekki hag í að þróa máltæknibúnað á markaðsforsendum ekki er líklegt að miklar breytingar verði á því þótt vera kunni að íslenskan eigi eftir að njóta atbeina erlendra hugbúnaðarframleiðenda á máltæknisviði í einhverjum mæli en auðvitað er það fyrst og fremst íslendinga að rækja skyldur sínar við tungumál sitt og búa því þau skilyrði að það lifi og nýtist í hinum stafræna samtíma þessari þingsályktunartillögu sem hér er mælt fyrir er ætlað að stuðla að því að svo geti orðið virðulegi forseti ég vil sérstaklega geta þess að kveikjan að þessari þingsályktunartillögu

orð nú man ég ekki hvað hann hét orðspor það kemur í sjónvarpsþætti um stöðu og þróun íslenskrar tungu og þar kom eiríkur rögnvaldsson prófessor fram og ræddi sérstaklega mögulega stöðu íslenskrar tungu inn í framtíðina ef ekkert yrði að gert það var sérstaklega horft til tungutækni og stöðu íslenskunnar í stafrænni upplýsingatækni þessi orð eiríks sem voru allnokkuð afgerandi þau urðu til þess að ég tók málið hér upp undir liðnum störf þingsins og boðaði þessa þingsályktunartillögu sem hér hefur fengist víðtækur pólitískur stuðningur við og er það mikið fagnaðarefni ég hef notið stuðnings eiríks rögnvaldssonar við skrif á greinargerðinni og framsetningu þingsályktunartillögunnar til að gæta að því að hér væri öllu til haga haldið eins og nokkurs er kostur og með tilvísan til þess langar mig að nefna nokkrar röksemdir enn frekar málinu til stuðnings og þá kannski í fyrsta lagi einfaldlega þá grunnstoð sem er varðveisla tungunnar það er eitthvað sem við erum vön að ræða og höfum rætt á ýmsum vettvangi íslendingar alla tíð það er staða íslenskrar tungu og varðveislu hennar og mikilvægi þess í þessu umhverfi sem hér er undir erum við í raun og veru að tala um algjörlega nýja stöðu þegar tungumálið býr við þessi tækifæri og þessar ógnir í sömu andrá tæknin er viss ógn við tunguna en um leið gefur hún okkur ný tækifæri til þess að þroska hana og þróa og veita henni brautargengi

hins vegar má vel líkja stöðu íslenskrar tungu við hlýnun jarðar og af hverju má gera það ja það er vegna þess að alvarlegustu áhrif stöðu íslenskunnar koma ekki fram á morgun eða hnattrænnar hlýnunar koma ekki fram á morgun og ekki eftir tíu eða tuttugu ár og vonandi aldrei vonandi berum við gæfu til þess að snúa af þeirri braut en ef áhrifin koma fram of seint getur orðið of seint að snúa við það er sama með

eða ekki notað í upplýsingatækni íslenskan sé ekki notuð í menntakerfinu ekki notuð í stjórnsýslunni ekki í verslun og viðskiptum við stjórn hversdagslegra tækja og kannski bara í óformlegu spjalli heima við þá er of seint að bregðast við það er svo við vitum það af því að rannsóknir hafa beinst að tungumálum sem hafa farið þá leið það eru ýmis teikn á lofti að þessi þróun sé þegar hafin og það er tiltölulega auðvelt að bregðast við ef viljinn er fyrir hendi við getum kortlagt þessa aðgerðaáætlun og það er markmiðið með því að setja

önnur röksemd snýr bara beinlínis að mannréttindum þá að þeirri eðlilegu kröfu málnotenda í hverju samfélagi að geta notað þjóðtunguna í sínu samfélagi og líka innan upplýsingatækninnar og hér á það við um íslenska tungu við getum sagt að íslenskir málnotendur eigi kröfu á því að geta notað hugbúnað á íslensku að fá leiðréttingarhugbúnað fyrir íslenskan texta að geta talað við tölvustýrð tæki á íslensku að fá þýðingarforrit sem geti þýtt milli íslensku og annarra mála að eiga aðgang að hugbúnaði sem getur unnið flóknar upplýsingar á íslenskum texta út gagagnsöfnun leitað í þeim á margvíslegan hátt og svo framvegis það eru sjálfsögð mannréttindi að geta notað móðurmálið í daglegu lífi öllum hliðum daglegs lífs bæði í starfi og leik þar að auki getur eins og hér var áður vikið að máltæknin skipt sköpum fyrir ýmsa hópa fatlaðs fólks blinda og sjónskerta heyrnarlausa heyrnarskerta hreyfihamlaða og fleiri við vitum að íslenskir talgervlar hafa gjörbreytt stöðu og tækifærum blindra og sjónskertra að því er varðar möguleikann til eðlilegs lífs og þátttöku fyrst og fremst til þess til þátttöku í samfélaginu talgreining getur líka gert hreyfihömluðum kleift að tjá sig á auðveldari hátt og stjórna hjálpartækjum og öðrum búnaði og með talgreiningu opnast líka möguleikar á rauntímatextun í þágu heyrnarlausra og heyrnarskertra sem er líka mannréttindamál það er að eiga möguleika á aðgengi að beinum útsendingum til að mynda að sjá texta á skjá jafnharðan og talað er en yfir þeirri tækni höfum við ekki búið svo viðunandi sé hingað til svo er það sem er allra raka vinsælast nú um stundir og það er hagkvæmni vegna þess að með notkun máltækni er hægt að ná niður kostnaði í opinberum rekstri á mörgum sviðum og líka í einkarekstri það eru augljós dæmi sem voru nefnd hér í greinargerðinni um talgreiningar við gerð sjúkraskýrslna í heilbrigðiskerfinu en það má líka hafa gagn af því annars staðar þar sem af að rita mikinn texta eftir tali svo sem í dómskerfinu og ég nefni nú ekki hér á alþingi góður hugbúnaður til leiðréttingar á stafsetningu og málfari gagnast alls staðar í kerfinu þar sem gengið er frá rituðum texta bæði í einkageiranum og opinbera geiranum og getur sparað fé og notkun talgreiningar og talgervla í hvers kyns þjónustuverum til dæmis hjá bönkum símfyrirtækjum og á getur sparað stórfé þar sem þýða þarf mikinn texta á milli íslensku og annarra mála má hafa mikið gagn af vélrænum þýðingum þótt vitaskuld þurfi alltaf að snyrta og bæta slíkar þýðingar eftir á virðulegi forseti ég tel að með þessari yfirferð hafi ég gert nokkuð skýra grein fyrir

fyrir þessari tilteknu þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun um notkun íslensku í stafrænni upplýsingatækni og vænti þess að hún fái greiða leið í gegnum allsherjar og menntamálanefnd eftir umfjöllun nefndarinnar umsagnaferli og allt eins og vera ber en vil í lok míns máls hér endurtaka ánægju mína með það að allir fulltrúar allsherjar og menntamálanefndar og þar með fulltrúar allra flokka skuli standa saman